oder ein Auto zu lenken, ein Land, in dem Frauen systematischer körperlicher Gewaltanwendung ausgesetzt sind. Wie sollen Vertreter eines solchen Staates sich konstruktiv an der Weiterentwicklung von Frauenrechten beteiligen können? Noch absurder ist aber, dass offensichtlich Mitgliedstaaten der EU für Saudi Arabien gestimmt haben. Dass dafür Dummheit oder Ignoranz ausschlaggebend war, ist auszuschließen. Also was war es dann? Gab es ökonomische Gründe? Das wäre ein schwerwiegender Vorwurf, den man nur entkräften kann, wenn man sich einer öffentlichen Diskussion stellt. Es ist höchste Zeit für Transparenz und Klarheit, weil es nicht sein darf, dass einige Mitgliedstaaten die Diskriminierung von Frauen dulden. Und ich teile den Optimismus des von mir sehr geschätzten Kommissars leider nicht Schön wäre es, Herr Kommissar, wenn Sie Recht hätten, aber ich befürchte, dass das nicht der Fall ist.